Ese mismo lunes, en Melilla, trece inmigrantes perdieron la vida. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo redoblan sus esfuerzos, pero es difícil salvar a quienes entran a miles por el Mediterráneo occidental. El 90 de los solicitantes de asilo llegan de manera irregular muchos de ellos son menores no acompañados, mujeres embarazadas, violadas, que son obligadas a prostituirse para pagar el viaje. Europa necesita poner freno al mercado de seres humanos. Europa necesita una estrategia a corto y a medio plazo sobre inmigración. Si no existen opciones legales, van a seguir viniendo, van a ser víctimas del tráfico de personas, los traficantes son quienes lo van a aprovechar. Hay que darles opciones legales, como el visado humanitario bien aplicado, porque así se podrá garantizar en los Estados miembros el tránsito legal, controlar a quien entra en Europa y comprobar los antecedentes, por si hay problemas de seguridad.